Hospodárska stagnácia, v ktorej sa Európska únia nachádza, nás núti zamýšľať sa nad vhodnými impulzmi pre obnovenie hospodárskeho rastu. Napriek tomu, že rozumiem konsolidačným opatreniam a návrhom na realokáciu štrukturálnych fondov, neviem sa zbaviť pocitu, že Komisia prehliada niektoré vážne príčiny súčasného stavu. Európski zamestnanci strácajú prácu aj preto, že naše európske firmy, ktoré často podporujeme rôznymi stimulačnými opatreniami, presúvajú svoju výrobu do iných častí sveta a následné zisky do daňových rajov. Veď sa len pozrite, vážený pán komisár, ktorá z významnejších európskych automobiliek nevybudovala svoje výrobné kapacity v Číne, Brazílii, Rusku a inde po svete? Čudujete sa po tom, že ich európske podniky už nemajú taký odbyt ako predtým a že ich európski zamestnanci prichádzajú o prácu? A pýtam sa vás, končia výnosy z tohto podnikania v daňových príjmoch Únie, alebo na zámorských účtoch akcionárov, či vrcholných manažérov týchto podnikov?